hæstvirtur forseti ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir greinargerðina um pisa og fá tækifæri til að ræða þetta lítillega hér um leið ég vil náttúrlega vekja athygli á því að þetta er gríðarlega umfangsmikil skýrsla það er þau gögn sem liggja að baki pisa þetta er ítarleg og vönduð rannsókn þetta er gott innlegg og mikilvægar upplýsingar sem koma hér fram gott efni til umræðu og framþróunar en við skulum gera okkur grein fyrir takmörkunum pisa líka það er þetta svarar ekki öllum spurningum og eftir sem áður þurfum við að leggja mat á það hvað við teljum vera forgangsefni í okkar skólakerfi þetta er aðeins einn mælikvarði á sama tíma er ástæða til að vekja athygli á að þetta er eina alþjóðlega samanburðarmælingin á frammistöðu menntakerfisins eða það sem við erum að gera í menntakerfinu sem fram fer hér á landi þar af leiðandi megum við alls ekki vanmeta þessa könnun það er tilefni þegar svona niðurstöður koma að spyrja ræða leita lausna og hugmynda um það hvernig við getum gert betur það er jafn mikilvægt að setja okkur í einhver dómarasæti koma með einhverjar fljótfærnislegar ályktanir eða fullyrðingar ég tek undir með hæstvirtum ráðherra að það þarf að vanda alla umfjöllun og viðbrögð vegna þess að menntakerfið er þannig að það þarf að vinna hægt og bítandi að betrumbótum og lagfæringum það verður líka að taka það fram þegar menn skoða niðurstöðurnar að þarna er verið að beina sjónum að sérstökum þáttum núna var það sérstaklega stærðfræðin sem var þó samanburðarhæf við það sem var tvö þúsund og þrjú jafnframt var lesskilningur og læsi í náttúrufræði og þrautalausnir sem voru skoðaðar þarna líka og geta nemenda varðandi þekkingu á þessum sviðum það vekur okkur til umhugsunar um það hversu stór hluti af skólakerfinu okkar eða

eru þetta réttu mælikvarðarnir eru þetta form á mælingum og annað slíkt það sem skiptir mestu máli hvað með skapandi þætti hvað með verklega færni handmennt listgreinar tónlist handmennt heimilisfræði íþróttir lífsleikni og lýðræðislega hugsun eins og hæstvirtur ráðherra benti á tungumálakunnáttu tækifæri til þess að lesa í og nota tíma tækni allt eru þetta atriði sem ekki eru mæld í pisa

það sem er ánægjulegt að sjá í þessum niðurstöðum en umhugsunarvert í leiðinni það er að það kemur fram í niðurstöðunum fyrir tvö þúsund og tólf á íslandi að skólabragur og viðhorf nemenda til náms hafa batnað verulega frá því sem áður var bekkjarandi betri ánægja með kennara og svo framvegis það ætti að vera góðar forsendur til þess að gera mun meiri kröfur en við gerum í dag til þess að ná betri árangri það er líka mjög athyglisvert að sjá hversu árangurinn hefur slaknað í samanburði við okkur sjálf það er líka forvitnilegt að leita skýringa á því hvers vegna norðurlöndin öll fara þessa sömu leið við höfum verið á svipuðu stigi og norðurlandaþjóðirnar það er ísland noregur og danmörk finnland hefur skorið sig úr en svíþjóð hefur verið með lökustu stöðuna og er núna á hraðri niðurleið akkúrat í þessari könnun miðað við það sem áður hefur verð þetta hlýtur að vekja spurningar bæði um mælikvarðann en jafnframt um það hvað er að gerast akkúrat á þessu svæði og í hverju felst þetta það er líka mjög mikilvægt að við ræðu alvarlega mismuninn á reykjavík og höfuðborgarsvæðinu annars vegar og hins vegar landsbyggðinni og þeirri þróun sem þar hefur átt sér stað þessi mismunur hefur verið mikill frá upphafi og landsbyggðin staðið sig mun verr hver er ástæðan fyrir því er það formið aftur er eitthvað í kennsluumhverfinu þar eða kannski það sem er líklegast að mínu áliti meginskýringin það er væntingarnar og kröfurnar það er tilætlunin um að maður eigi að standa sig vel og að það skipti máli að læra

heldur en aðrir staðir úti á landsbyggðinni ég get haldið áfram ég mun fá tækifæri til að koma hér aftur í fimm mínútna ræðu síðar það er að skoða kynjamuninn þar hafa orðið kollsteypur líka vegna þess að á sínum tíma skoruðu stelpurnar mun betur í stærðfræði voru eina þjóðin í heiminum sem gerðu það nú er það horfið aftur það hefur gerst það er þannig sem við eigum að nýta pisa